Die eine ist Ja zum Helfen, Ja zur Partnerschaft wir müssen das Sterben in unserer Nachbarschaft beenden. Andererseits ist aber auch sehr klar Wir müssen Europa vor neuen Zuwanderungswellen, vor neuen Migrationswellen beschützen, vor denen auch die Europäer Angst haben. Das sind die zwei Seiten der Medaille, die es zu beantworten gilt. Dabei ist mir zunächst auch wichtig, das zu machen, was beide Kommissionsvertreter deutlich gemacht haben, nämlich zunächst mal unseren Bürgern zu vermitteln Wenn Europa einig ist, wenn wir gute Kommissionsvorschläge haben, dann können wir auch liefern. Die monatelange Ausnahmesituation auf dem Balkan ist gestoppt, das Durchwinken wurde beendet. Wir haben in der Ägäis jetzt wieder Recht und Ordnung hergestellt. Den Schlepperbanden wird das Handwerk gelegt. Und das Wichtigste, was zum Ausdruck gebracht worden ist Das Sterben wurde zumindest eingedämmt, es sterben heute weniger Menschen in der Ägäis. Das heißt Wenn wir gemeinsam handeln, liefern wir auch.

Es funktioniert, und wir alle wissen, dass es sich erst um den Anfang einer langfristigen Entwicklung handelt, die Migrationsfragen in den Griff zu kriegen. Deswegen müssen wir an der Gesetzgebung arbeiten. Ich bedanke mich ausdrücklich im Namen der EVP Fraktion, dass wir bei der Coast Guard parteiübergreifend im LIBE Ausschuss eine so gute Kooperation gefunden haben und dort zeigen, dass wir gemeinsam liefern wollen, auch bei den sicheren Drittstaaten, bei all den Themen, die wir gesetzgeberisch auf den Weg bringen.

Wir haben 1,8 Milliarden aus dem EU Budget auf dem Tisch liegen und bisher nur 81 Millionen von den Mitgliedstaaten bereitgestellt bekommen. Der Rat, der nicht anwesend ist, sollte sich das hinter die Ohren schreiben. Die Zusagen, die in Valletta gemacht worden sind, sollten bitte auch umgesetzt werden!

Das sind gute Basisvorschläge für die Arbeit, die wir zu erledigen haben. Wenn man sich bewusst macht, dass sich bis zum Jahr 2050 die Bevölkerungszahl Afrikas verdoppeln kann, dann ist das eines der Megathemen unserer Zeit, worauf Europa Antworten geben muss. Wir müssen da Wahrheiten beschreiben. Eine Wahrheit ist Wir müssen uns hinwenden, wir müssen die Probleme ernst nehmen, und das nicht nur aus Mitleid gegenüber Afrika, sondern aus Eigeninteresse. Aus Eigeninteresse müssen wir uns diesem Kontinent zuwenden. Wir werden auch mehr Geld investieren müssen, mehr Wohlstand abgeben müssen.

Und deswegen möchte ich für die EVP Fraktion auch unterstreichen, dass die Idee, den EFSI sozusagen für Afrika neu aufzusetzen, den Leverage Ansatz zu verwenden, bei uns auf konstruktive Mitarbeit stoßen wird und wir dem auch offen gegenüberstehen. Die Handelspolitik wurde angesprochen ein wichtiges Tool der Europäischen Union.

Wir brauchen bei der Blue Card eine Weiterentwicklung. Aber ich möchte auch zum Nachdenken anregen Wir haben in der Europäischen Union nach wie vor Millionen Menschen ohne Arbeit, wir haben Millionen junger Menschen im Süden des Kontinents ohne Arbeit. Und deswegen möchte ich für meine Fraktion schon deutlich machen Blue Card kann nicht bedeuten, dass wir jetzt neue Wege öffnen, um noch mehr Arbeitsmigranten nach Europa zu holen. Wir müssen zunächst einmal dafür sorgen, dass die europäische Jugend eine Zukunft hat, bevor wir uns über die afrikanische auf diesem europäischen Kontinent Gedanken machen. Ich bedanke mich für die Vorschläge, die heute gekommen